Wspominam o tym tylko dlatego, że jestem przekonany, iż cele Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 nie będą mogły być osiągnięte bez współpracy i współdziałania państw, które są liderami rozwoju gospodarczego, państw takich jak Stany Zjednoczone choćby czy Rosja, Chiny, Indie i tak dalej. Na razie jednak USA kwestionują na przykład porozumienie paryskie.